Implicarea Comunității în programul comun de cercetare la Marea Baltică reprezintă dovada faptului că instituțiile europene doresc îmbunătățirea coordonării politicilor, programelor și a celorlalte activități menționate în regiunea de cercetare. Este nevoie de o acțiune comună la nivel comunitar, pentru a face față provocărilor și pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea programării, prin integrarea tuturor activităților de cercetare într un program unitar, bine coordonat, care să promoveze o dezvoltare durabilă a regiunii. Programul BONUS este deosebit de important pentru regiunea Mării Baltice, însă rolul său nu trebuie să se limiteze numai la această regiune. Doresc ca, în viitor, acest program să servească drept model de colaborare pentru alte forme de cooperare regională din Europa, cum ar fi cele din zona Dunării sau a Mării Mediterane.